Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani. Po zakonu o medijskih o medijih je Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije samostojni organ, ki pri prijavi ali uradni dolžnosti ali samoprijavi ugotovi nezakonite medijske vsebine oziroma skladnost objave z medijskim zakonom. Zdaj pri tej objavi, glede na Inšpektorat ki sem ga pozval, da da svoje mnenje, rekli, da bi bilo zelo težko ugotoviti ali dokazati, da se je tukaj kršil zakon o medijih. Težava zakona o medijih, ker je gospa poslanka vprašala, je tudi to, da v primerih, ko se krši, ne moremo izreči sankcije ali glob, ker za to nima pravne podlage, in prizadevamo si, da bi v pisanju novega zakona o medijih, ki ga je nujno potrebno urediti, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi hitrega tehnološkega razvoja in pojava novih medijev, bo treba ta zakon urediti in se bomo tudi prizadevali, da bodo pravne podlage, s katerimi bo Inšpektorat lahko izrekel globe, kot to poznamo recimo v Nemčiji in drugih demokratičnih državah, in kjer moram reči, se to tudi zelo uporablja in kjer se globe izrečejo, za kjer se krši zakonodaja. Osebno bi se pa tukaj s kolegom absolutno strinjal, da so taki pozivi in take izjave absolutno neprimerne. Da, verjamem, tudi sam sem delal skoraj celo življenje v šolstvu, da nekih podtaknjencev nimamo, da so pa različna mnenja, da so različni pogledi na življenje in da, sem zelo vesel vesel, da živimo še zmeraj v družbi, ki to dovoljuje, dopušča in ne sankcionira, če ne živimo po nekih normah, ki jih bi radi eni določali. Tako da še enkrat povem, da ne bo razlike. Jaz se absolutno ne strinjam s člankom, ki je bil, ga obsojam in se mi zdi, da je neprimeren. Kako pa to skozi zakonodajo ..., ki trenutno obstaja, zagotoviti, da je bil tukaj pa res kršen kršena medijska zakonodaja, je pa druga stvar, ampak zaradi tega, kot sem rekel, je tudi potrebno ta zakon spremeniti, dopolniti, da se bo to urejalo.